Señora Presidenta, el otro día hablamos de cómo atajar la desestabilización, y Afganistán es un ejemplo clarísimo. El señor Brzezinski nos recordaba cómo se financió a los talibanes para hacer un Vietnam para la Unión Soviética y ahora constatamos, quince años después ―casi quince años después― de la nueva ocupación, el fracaso no hay más democracia, no hay más derechos humanos las mujeres siguen siendo asfixiadas, asesinadas y recluidas en sus casas

Yo creo que hay que dar la vuelta hay que pensar las cosas de otra manera.

Es necesaria una investigación internacional sobre el ataque al hospital de Médicos Sin Fronteras. No tengamos miedo.